Madame la Présidente, je voudrais tout d'abord saluer la Présidence polonaise qui a fait preuve de dynamisme et de volontarisme. La semaine prochaine, au Conseil, nos chefs d'État et de gouvernement vont devoir prendre des décisions essentielles pour l'avenir de la zone euro, pour l'avenir de l'Union.

Ceci dit, nous voyons bien que, aujourd'hui, la stabilité financière est devenue la priorité des priorités et que les pressions, les tensions qui s'exercent de l'extérieur sur les pays de la zone euro, mais également à l'intérieur de la zone euro, ruinent notre crédibilité et minent la confiance. Pour espérer le retour de la confiance, il faut restaurer la stabilité financière et casser la terrible progression des déficits nationaux et des dettes souveraines. La stabilité financière est donc bien devenue la priorité des priorités et une ardente obligation pour tous. Nos démocraties se sont d'ailleurs toutes engagées dans des programmes très courageux d'assainissement de leurs finances publiques, de réduction de leur dette, et la stabilité financière est aussi le préalable à toute reprise de la croissance. Cependant, qui dit stabilité financière, discipline budgétaire parce que cela va de pair, bien sûr doit aussi dire solidarité. Il me semble important d'assurer ce double mouvement de stabilité financière, de discipline budgétaire et de solidarité.

Plutôt que de songer à recourir à un mécanisme juridictionnel, pour, disons, sanctionner dans le cas de dérives budgétaires, songeons plutôt à des mécanismes de contrôle et de sanctions exercés par les institutions démocratiques.